Ich bin dankbar für das breite Einvernehmen hier im Parlament über alle Fraktionen hinweg. Wir haben das gleiche Ziel, unsere Kräfte zu bündeln, den Binnenmarkt zu stärken und beim Einkauf und bei der Lieferung von Primärenergie unsere Position durch Transparenz, durch Wettbewerb und durch Beratung zu

Da steht die Aufforderung des Europäischen Rates an die Kommission, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Energieaußenpolitik gemeinsam verbessert werden kann, in einem Missverhältnis zur täglichen Arbeit bei der Bewertung und der

Ich bin sicher, es wird in zwei bis drei Jahren seitens der Kommission dann Vorschläge geben, wie diese gemeinsame Energieaußenstrategie in einem zweiten Schritt weiter vertieft und verbessert werden kann. Sie sprachen die Frage an, wie

Wir stimmen uns eng ab. Im Regelfall hat die Energiepolitik das Primat, wenn es um Beziehungen zu Drittstaaten geht. Davon kann es Ausnahmen geben.

Wir haben eine Quelle weniger.

Aber klar ist, wenn es um eine geschlossene, konsistente Politik dem Iran gegenüber geht, dann muss der Boykott, Öl zu beziehen, nicht nur aus der energiepolitischen Warte, sondern aus der Gesamtwarte gesehen werden. So stimmen wir uns ab. Und in dem Fall ordnet sich die Energiepolitik der Außenpolitik und der Sicherheitspolitik unter.

für die Gasmärkte Europas bereitsteht. Wir sind sicher, dass dann in einem Dreivierteljahr auch die Entscheidungen über die konkreten Leitungen Nabucco, Nabucco West, TANAP und TAP getroffen wird.